d'être une génération sacrifiée.

2020. Mais elle continue à nous mener dans le mur en pilotant des plans d'austérité qui augmentent le chômage et condamnent les plus vulnérables aux pires difficultés. Pourtant, l'espoir d'une sortie de crise est simple. Il faut mettre en place la transformation écologique et sociale de notre économie. Pour cela, il faut développer des emplois verts, durables, non délocalisables avec des investissements ciblés dans des industries vertes et innovantes. Il faut investir dans la formation tout au long de la vie et dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. D'autre part, il faut promouvoir le travail décent avec la prise en compte des objectifs de l'OIT d'amélioration des droits et des conditions de travail, et réaffirmer la nécessité vitale de rehausser le salaire minimum pour en finir avec le scandale des travailleurs pauvres et lutter contre le dumping social. Nous avons les moyens d'en finir avec le fléau du chômage. Oui, c'est possible!

Il ne manque que la volonté politique.

Il n'y a rien, aucune proposition concrète.